að lesa blöðin og get deilt því með honum hér að ég á það til að lesa eitt og eitt blað sjálf og fylgist dálítið með þannig að það er ekki ábyrgðarleysi að fylgjast með fréttum

þá held ég að við getum öll verið sammála um það að við höfum verk að vinna eins og efnahagsástandið er núna nú er þingmaðurinn farinn að fipa mig í frammíköllum og leyfi ég honum að hefna sín á mér hér en við verðum að standa saman í þessu og þess vegna getum við bara hætt að karpa og brett upp ermarnar og tekist á við þann vanda sem við höfum fyrir framan okkur vegna þess eins og háttvirtur þingmaður pétur blöndal sem talaði hérna og var fulljákvæður að mati þingmannsins þá eru tækifærin hérna óendanleg og við eigum að taka bara íslenska átakið á þetta ég hugsa að það hafi verið talað um handboltann hérna í dag að við getum gert allt ef við setjum okkur þessi markmið og tökum núna bara íslenska átakið og klárum þetta mál